Ja, tudi mi smo predlagali povišanje sredstev za obnovo kulturne dediščine. Vemo, da je veliko stavb, predvsem so to različni gradovi in tudi drugi pomembni objekti, ki tragično propadajo. Številni so v državni lasti, nekateri tudi v zasebni lasti in ne izkoristimo njihovega potenciala. Prvič, nam, kulturna dediščina propada, drugič pa, če bi jo obnovili in, uvedli primerne programe, bi lahko to tudi tržili oziroma bogatili našo kulturno in tudi turistično ponudbo. Vemo, da obnove takih stavb so izredno drage, zato tudi teh deset milijonov, kar jih mi predlagamo, ni veliko, pa vendarle bi vsako leto to bila, pomembna vsota, ki bi jo lahko namenjali prav za obnovo takšnih objektov, ki bi potem služili ljudem in pa bili primerni za našo boljšo turistično ponudbo.